Dit is écht geen gezonde situatie. Wij krijgen van de Raad gewoonweg onvoldoende info over het gebruik van de begroting. En het gaat om veel geld. Het gaat tenslotte om bijna een half miljard euro, om 500 miljoen euro.

Er zijn opmerkingen gemaakt over de tekortkomingen inzake selectie en gunningscriteria.

We hebben niet alleen de begroting van de Raad van Ministers, we hebben ook de begroting van de Europese Raad.

Waar komen de betalingen vandaan? Waar komt dat geld vandaan? Welke betalingen zijn er reeds verricht?

Ten slotte, het befaamde Ei van de Europese Raad, dat gebouw dat neergezet wordt naast de Résidence Palace, dat straks het hoofdkwartier wordt van de voorzitter van de Europese Raad. Daar zijn héél veel vragen over. Dat zou meer dan 320 miljoen euro gaan kosten.